Ich bedaure außerordentlich die Tendenz, dass wir mit dem strikten Nein zur Gentechnik natürlich auch die Forschung aus der Europäischen Union verdrängen. Es wäre erforderlich, dass wir hier im Sinne einer Grundlagenforschung weitermachen, denn die Alternative ist, dass andere Regionen in dieser Welt dann die Forschung übernehmen, dass die anderen Regionen in dieser Welt dann auch die Risikobewertung übernehmen.

Ich wiederhole mich noch einmal Dazu braucht es auch eine Forschung in der Europäischen Union zu dieser Problematik.